Herren Präsidenten, Herr Premierminister! Ich habe mich auf diese Debatte auch vorbereitet wie alle anderen und überlegt Was kann da kommen? Ich habe gehofft, der Premierminister von Griechenland da hat Frau Harms vollkommen recht hätte heute Vorschläge vorgelegt. Denn das Erschreckende an der Debatte dieses Themas in den letzten Monaten ist ja, dass ich mich vor vielen Jahren in meinem Heimatland mit dafür eingesetzt habe, dass man den Ländern, die in Schwierigkeiten sind, hilft, Solidarität übt.

Seit diesem Tage kann man doch nicht mehr glauben, dass Sie sich wirklich an das halten, was Sie sagen. Und Solidarität heißt doch nicht nur nehmen, in Anspruch nehmen, hoffen, dass das irgendwie gut geht. Sondern Solidarität heißt doch auch, dass man einen eigenen Beitrag leistet. Sonst ist das blanker Egoismus und nur an sich selber denken. Und, lieber Herr Premierminister, ich finde, das ist genau der Fehler. Da müssen Sie liefern.

Da fahren Sie zurück nach Griechenland und teilen mit Wir machen jetzt ein Referendum und alles kaputt. Ist das Solidarität?

Das ist das Problem. Glaubwürdigkeit ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Geschichte funktioniert.